Obraz ženske srednjih let, črni oziroma temno rjavi dolgi lasje, speti zadaj, nekoliko štrleča ušesa, izrazite obrvi in trepalnice. Rjave oči, velika usta, veliki beli zobje, lepo negovana koža, nekaj gubic ob ustih. Obraz mlajše ženske, zelo gladka koža, bujni rjavi lasje, dolgi, mandljasto oblikovane oči, tanke oblikovane obrvi, debele ustnice, luknjice v licih in na bradi. Krajši rjavi lasje, pobarvani. Tanke pristrižene, oblikovane obrvi, izrazite trepalnice, rjave oči, negovana koža, nekoliko gubic, izrazite ustnice, veliki beli zobje. Obraz moškega nekako v dvajsetih tridesetih, dolgi, nazaj počesani rjavi lasje, vidi se, da mu dela pleša ob strani, na čelu, nekaj gubic na čelu, neizrazite obrvi, temnejše verjetno rjave oči, manjši nos, kratko pristrižena brada in pristriženi brki. Obraz moškega nekje v tridesetih, nosi očala, manjše rjave oči, zelo na kratko postrižena brada, nekaj brčic, kratki rjavi lasje, majhna ušesa, nekoliko ovalen obraz in rdečica na licih. Obraz moškega nedoločljivih let, sivi lasje, zaradi tega morda nekoliko starejši, na čelu mu izstopajo žilice, obraz je precej rdečkast, čeprav je to morda zaradi slabe kvalitete fotografije. Izrazite obrvi, trepalnic skoraj ni, rjave oči, nekaj gubic okoli nosu in ust. Obraz fanta oziroma najstnika, razmršeni srednje dolgi rjavi lasje, precej košate obrvi, manjša, manjše oči, sive, nekoliko ploščat nos, neizrazite ustnice in beli kvadratni zobje. Obraz starejšega moškega, lasje se mu že redčijo, krajši lasje so, okrogle sive oči, moški ima brado in brke pristrižene, vendar še kar dolge, vidijo se gubice po celem obrazu, nekoliko štrleča ušesa. Obraz moškega okoli štiridesetih, negovan, črni lasje, ob strani mu nekoliko sivijo, precej izrazite obrvi, manjše rjave oči, zelo beli zobje in zelo na kratko pristrižena brada in brki. Obraz moškega okoli tridesetih, razmršeni, krajši temno rjavi lasje, izrazite obrvi, rjave oči, nekoliko naostren nos, neizrazite ustnice ter obrita brada in brki.